Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto gli ultimi anni sono stati caratterizzati in tutti paesi europei da una crisi drammatica del sistema produttivo. La crisi finanziaria infatti si è rapidamente trasformata in crisi economica e da lì in poi abbiamo assistito a un costante e drammatico processo di chiusura di aziende, di fabbriche, grandi e piccole, con relative perdite di posti di lavoro per milioni di persone. In questo contesto che non è eccessivo definire drammatico, l'unico soggetto che ha saputo andare contro corrente è stata l'impresa cooperativa. Il mondo della cooperazione ha saputo creare nuove aziende e nuovi posti di lavoro. È un fatto che va riconosciuto al di là di ogni disputa ideologica, è la dimostrazione concreta che da questo tipo di impresa fondata essenzialmente su un'idea di solidarietà si è potuto costituire un elemento fondamentale e una straordinaria opportunità per il nostro sistema economico. È un'opportunità che va riconosciuta e valorizzata, per questo ho votato con convinzione a favore di questa relazione.